Madame la Présidente, cette révision du Fonds social européen confirme le rôle fondamental de cet instrument dans la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté.

Jusqu'alors dédié à l'amélioration de l'employabilité, ce fonds aura maintenant pour objectif de donner à tous les moyens d'accéder au marché du travail. Afin de réaliser cet objectif d'inclusion sociale, il était nécessaire d'élargir le champ des bénéficiaires, ce que nous avons fait. Je me réjouis des mentions explicites de soutien au développement de l'économie sociale et solidaire et à la promotion de l'économie verte, ainsi que de soutien aux projets socioculturels et à l'industrie culturelle. J'espère que la simplification administrative qui est proposée permettra réellement de rendre ces fonds plus accessibles aux petites organisations. Enfin, le principe de macro conditionnalité, consistant à couper les fonds européens aux États membres dans le but de prévenir ou punir une mauvaise gouvernance économique, ne doit pas être appliqué à un fonds à vocation sociale tel que le FSE. Les États membres en difficulté économique sont ceux pour qui les investissements sociaux sont cruciaux.